We moeten allemaal hetzelfde gaan doen. Lidstaten moeten hun eigenheid gaan overstijgen. De verscheidenheid wordt gezien als een zwakte.

Het tegendeel is waar. Het tegendeel is waar, onze Europese beschaving onderscheidt zich van andere, precies omdat wij door heel onze geschiedenis die rivaliteit, die concurrentie hebben gezien. Dat maakt wie we zijn. Die concurrentie tussen koninkrijken, tussen prinsdommen, tussen stadstaten heeft gezorgd dat wij het Europese mirakel tot op vandaag nog altijd beleven en dat het Europees mirakel mogelijk is gemaakt.

Vandaag vraag ik dus om die concurrentie te vieren. Laat ons het verslag van onze goede vriend Ramon Tremosa vieren. Laat we ons niet schikken naar enige opgelegde drang van absolute gelijkheid.